hæstvirtur forseti ég kveð mér hljóðs með fyrirspurnir til hæstvirts heilbrigðisráðherra um tæknifrjóvganir en það hefur verið gefið út og stendur á heimasíðu ráðuneytisins að það standi til að endurskoða reglugerð um tæknifrjóvgun og meðal þess sem á að endurskoða eða meta er það hvort það eigi að heimila einhleypum konum þennan möguleika að gangast undir tæknifrjóvgun hæstvirtur ráðherra guðlaugur þór þórðarson hefur sagt frá því að það hafi borist til ráðuneytisins tilmæli frá ýmsum aðilum um að einhleypum konum verði gert þetta kleift en eins og fólki er kunnugt þá er málum háttað eða þannig fyrir komið núna að það eru einungis konur sem eru í hjúskap staðfestri samvist eða óvígðri sambúð sem hafa tök á því að sækja um að komast í tæknifrjóvgun samkvæmt núgildandi reglum

yfir vilja til þess að það verði skoðað hvort ekki eigi að rýmka reglurnar á þann hátt að einhleypum konum verði gert þetta kleift

einhleypar konur hafi farið í einhverjum mæli til útlanda til að fá tæknifrjóvgun gangast undir þessa aðgerð sem heimil er að minnsta kosti í einhverju nágrannalanda okkar þannig mun vera til dæmis háttað í danmörku að dönsku lögin heimila einhleypum konum tæknifrjóvganir raunar munu einhver takmörk vera á því á öðrum norðurlöndum eins og til dæmis í noregi en þeir aðilar sem sjá um tæknifrjóvganir hér það er tóku við hinni einkavæddu deild landspítala háskólasjúkrahús sem annaðist tæknifrjóvganir þetta eru aðilar sem heita art medica þeir hafa sagt frá því í fjölmiðlum að það sé fjöldi einhleypra kvenna sem leiti til þeirra á hverju ári og þetta sé vandamál í hópi þeirra kvenna þar sem konur hafi kannski beðið í mörg ár og nálgast einhverjar þeirra þann aldur að ekki verði hægt að gera þessa aðgerð þess vegna finnum við fyrir því að það verði þrýst mjög á um niðurstöðu i þessu máli ég hef sem sagt lagt þessar spurningar fyrir hæstvirtan ráðherra hvað líði störfum þeirrar nefndar sem hann skipaði í október og fól að endurskoða reglugerð um tæknifrjóvganir og sömuleiðis hvað líði undirbúningi þess að heimila einhleypum konum að gangast undir tæknifrjóvgun